herra forseti hér liggur fyrir þinginu dagskrártillaga um að taka til umræðu þá þingsályktunartillögu sem píratar björt framtíð og samfylkingin hafa lagt fram um þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum atkvæðagreiðslan hér og nú snýst um það hvort menn vilja láta þessa tillögu koma nú til umræðu þannig að hún geti fengið afgreiðslu af því að hún er bundin tímamörkum af kunnuglegum ástæðum mér finnst sjálfsagt að það sé gert alveg burt séð frá hvaða afstöðu menn hafa svo til efnis tillögunnar sjálfrar þingheimur getur þá greitt atkvæði um hana en það virðist vera eins og meiri hluti þingsins stjórnarflokkarnir vilji ekki bara synja þjóðinni um að taka afstöðu og greiða atkvæði um framhald viðræðna við evrópusambandið heldur eigi líka að koma í veg fyrir að þingheimur greiði atkvæði um þessa tillögu sem hér liggur fyrir því það er útilokað að greiða atkvæði um hana eftir að fresturinn rennur út í vikulokin samkvæmt lögunum um þjóðaratkvæðagreiðslu ég hvet þingmenn til að heimila það að máli komi hér til umræðu núna og menn geti síðan tekið afstöðu til þeirrar tillögu fyrir vikulokin